virðulegi forseti mig langar í fyrsta lagi að þakka fyrir þá skýrslu sem er hér til umræðu hún er afar vönduð hún er ítarleg og í mínum huga er hún þeim til sóma sem hana rituðu enda veit ég af fyrri kynnum mínum af hluta nefndarmanna að þar fara afburðamenn og þegar þeir hafa sagst hafa unnið sleitulaust myrkranna á milli að gerð hennar þá trúi ég því og veit að það er rétt ég er líka ánægður að nú sé komin niðurstaða í fjölmörg þrætuefni okkar alþingismanna á undanförnum árum og í rauninni þarf ekki að ræða þau mál neitt sérstaklega frekar ég er líka ánægður að nú sé komin skýr heildarmynd á öllu því sem orsakaði hrunið eftir að hafa fylgst með hruninu gegnum störf mín á alþingi þóttist maður vita að margt af því sem er í skýrslunni væri orsakavaldurinn en ég segi fyrir mína parta að þá var oft erfitt að tengja hlutina saman nú sér maður alla þræði

eftirlitsstofnanir fjármálaeftirlitið og seðlabankinn sýndu af sér það er sorglegt að svona skyldi málum hafa verið háttað en það er staðreynd við sem nú erum tekin við við sem nú eigum sæti á

að breyta hlutunum og það er niðurstaðan að mínu mati úr þessari skýrslu það verður að breyta hlutunum það verður að breyta verklagi á alþingi efla alþingi efla eftirlitshlutverk alþingis og það verður að veita alþingi og lýðræðislega kjörnum fulltrúum þessa lands það vægi sem þeir eiga að hafa í umræðunni alþingi hefur ákvarðanatökuvaldið ekki framkvæmdarvaldið framkvæmdarvaldið er ekki kosið til þess að taka ákvarðanir

að vald alþingis væri af skornum skammti það væri í rauninni svo takmarkað að það væri sáralítið sem alþingismenn gætu gert til að bregðast við og sporna við vandanum þá stigu á stokk tvær þingkonur úr röðum sjálfstæðismanna sem lýstu því yfir að þeim liði eins og þær væru afgreiðslukonur á kassa þær væru hér í rauninni bara til að stimpla ákvarðanir

ég held að þar liggi rót vandans þeir aðilar ef tveir ríkisstjórnarflokkar stýra landinu hafa allt of mikið vald í sínum höndum ég held að það sé stór hluti af þeim vanda sem við horfum upp á í dag hefur eitthvað breyst hefur eitthvað á þessu alþingi breyst frá því að bankahrunið átti sér stað í mínum huga nei því miður hefur sáralítið breyst og ég hef stundum sagt að ég get ekki ímyndað mér að það sé hægt og hafi verið gert að haldið hafi verið á sumum málum eins og hér hefur verið haldið í tíð núverandi ríkisstjórnar halldór og davíð ingibjörg og geir jóhanna og steingrímur við horfðum upp á það núna síðast í haust að einn þingmaður sagði af sér ráðherraembætti vegna þess að hann teldi sig ekki geta þolað það að beygja ætti skoðanir hans eða beygja ætti hann til að sveigja frá skoðunum sínum og hann sagði af sér stór hluti vinstri grænna er ósáttur við þá meðferð sem hér hefur verið viðhaldið sérstaklega varðandi icesave þingmál koma seint inn á alþingi þau eru afgreidd með hraði og þingmenn bregðast við þingmenn verða reiðir þeir verða óánægðir þeir lýsa því yfir statt og stöðugt að þeir hafi ekki tíma þeir hafi ekki forsendur til að vega og meta risastór mál sem þeir eiga að taka ákvörðun um hvort verði að veruleika eða ekki þarna komum við einmitt að rótum vandans við komum að því að hér ríkir enn þá þingræði flokksræði vildi ég segja það á að ríkja þingræði kannski var hluti vandans að áður fyrr voru einstakir þingmenn of huglausir til að segja nei ég læt ekki sveigja mig til að fylgja flokkslínunni í þessu máli sem ég hef barist gegn og er á móti í eðli mínu ef þingræði væri raunverulega virt stæðum við ekki frammi fyrir þessu icesave vandamáli mér er líka til efs

ég gat ekki betur séð eða heyrt á orðum þeirra þingmanna sem tóku þátt í þeirri umræðu að þeir væru í eðli sínu á móti þeirri ákvörðun vinstri hreyfingin grænt framboð hefur lýst því yfir margoft að hún sé á móti aðild að evrópusambandinu engu að síður erum við að banka á dyrnar kannski liggur vandinn hjá formönnum flokkanna sumum hverjum sem hafa barist fyrir því lengi vel að komandi ríkisstjórn hafi verið legið á hálsi fyrir að hafa mistekist trekk í trekk svo áratugum skiptir kannski gáfu menn eftir hugsjónir sínar til að ná völdum og til að halda í völdin hvernig getum við breytt þessu jú við getum breytt þessu með því að framkvæmdarvaldið formenn stjórnmálaflokka verða að gefa eftir hluta af valdinu og ef það gerist þá held ég að alþingi muni njóta virðingar á ný páll skúlason fyrrverandi rektor háskóla íslands hefur haldið erindi um stjórnmál og hann bendir á að svo virðist sem alþingi geti bara fjallað um eitt mál í einu einnig að umræðan verði oft ósanngjörn og ómálefnaleg þá komum við kannski að því að fjölmiðlar þessa lands eru líka hluti af vandamálinu þeir eru að selja sína vöru sem eru blöðin og þær greinar sem þar birtast að það ómálefnalegasta komist til skila síðan eru litlar greinar þar sem dregið er dár að alþingismönnum gert lítið úr þeim þetta hjálpar ekki í umræðunni þetta eykur ekki virðingu alþingis þvert á móti hér fara oft fram málefnalegar umræður um mikilvæg mál þó sér maður þeim hvergi stað í fjölmiðlum landsins jafnvel þó um sé að ræða gríðarlega mikilvæg og góð mál ég mun í minni næstu ræðu halda áfram að fjalla um skýrsluna tíminn er naumur af of skornum skammti og kannski er of stutt síðan skýrslan var gefin út en það er